Herr Präsident! Der diesjährige Bericht des Rechnungshofs beinhaltet ein positives Bild, allerdings mit Grauschleiern. Die gute Nachricht ist Viele Bereiche sind zufriedenstellend, insbesondere der große Bereich der Agrarausgaben, Herr Fjellner hat es bereits angesprochen. Die schlechte Nachricht ist Die angekündigte Verschlechterung im Bereich Kohäsion hat sich eingestellt,

Das ist schon eine ganze Menge.

Wir haben damals schon in unserem Ausschuss kritisiert, dass der Rat nicht anwesend ist. Ich schaue auf die Ratsbank. Der Rat ist wieder nicht anwesend, und eigentlich ist er es, der hier in dieser Debatte anwesend sein müsste.

Ich möchte Ihnen, Herr Kommissar Šemeta, gratulieren, dass Sie den Mut hatten, im Ausschuss diese Mitgliedstaaten auch zu benennen. Sie haben gesagt, es sind Italien, Spanien, die Tschechische Republik. Und das ist auch eine neue Politik, in der wir Sie unterstützen, nämlich Ross und Reiter zu nennen, naming and shaming Sie folgen auch einer weiteren Aufforderung des Europäischen Parlaments, auch dafür möchte ich mich bedanken Sie haben Zahlungsunterbrechungen durchgeführt, insgesamt in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Nur so bekommt man Disziplin in die Mitgliedstaaten hinein. Wir müssen also die Fehler, nachdem wir sie eingegrenzt haben, auch klar benennen, ebenso die Sünder.

Auch hier gibt es ein neues Kapitel, wo Sie, Herr Caldeira, in Ihrem Bericht des Rechnungshofs, klarstellen, dass die Kommission die Ziele, die sie sich selbst setzt, oftmals nicht erreicht. Herr Šemeta, wir sind gespannt auf den Evaluierungsbericht der Kommission, der für Dezember zu erwarten ist, möchten aber auch sagen In Zeiten der Finanzkrise müssen wir mit den Geldern der Steuerzahler noch besser, noch genauer, zielgenauer, effizienter umgehen. Das ist unsere Aufgabe.